Sie sind bei der liberalen Fraktion, da ist man liberal und hat ganz viel mit Lobbyisten zu tun. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass die Bestandteile von Milch nicht aufgeführt werden Immer, wenn ich eine Milch kaufe, steht genau darauf, was darin ist.

Warum gehen Sie denn diesen Umweg rundherum? Es geht doch hier nicht um den Pollen als solchen, sondern allenfalls um die GVO Manipulation des Pollens. Wir in Europa wollen doch möglichst natürliche Lebensmittel auch so gekennzeichnet haben. Unterliegen Sie nicht einem falschen Lobby Einfluss, wenn Sie die Position vertreten, die Sie vertreten?